Señor Presidente, la implantación de la administración electrónica ha permitido simplificar numerosos procedimientos administrativos, reducir costes e incrementar la propia eficacia del sector público.

Hace poco se alcanzó un acuerdo clave para hacer más accesibles los sitios web, aplicaciones y contenidos del sector público. Es necesario seguir dando pasos en esa dirección en beneficio de ciudadanos y de empresas para incrementar la accesibilidad de estos servicios, lo cual exige asimismo mejorar continuamente las competencias digitales. La identidad electrónica es un elemento esencial para garantizar la confianza en el entorno digital, tanto en el seno de cada Estado miembro como especialmente para la creación de servicios transfronterizos, y facilitar la movilidad de ciudadanos y empresas. Asegurar el pleno respeto de las normas de protección de datos y la seguridad de las redes son, sin duda, elementos cruciales para impulsar la administración electrónica y los servicios públicos digitales.